Und nachdem das vermutlich ihr letzter Bosnien Bericht hier im Haus ist, finde ich, man sollte ihr für ihren jahrzehntelangen Einsatz danken!